Je ne connais pas, Monsieur le Président, le cas de Madame Moi. Ce que je puis vous dire en revanche, c'est qu'il est parfaitement anormal, parfaitement scandaleux et l'autre jour, j'ai pris la défense de collègues de gauche que le Bureau ne reçoive pas personnellement les députés concernés, ni les questeurs d'ailleurs,